À court terme, nous devons apporter un soutien à tous ceux qui résistent héroïquement dans cette ville de Kobané. Deuxième direction nous devons évidemment agir sur le plan humanitaire, en application du principe onusien de la responsabilité de protéger vous venez d'en parler. Il y a des milliers de réfugiés le long de la frontière. La Turquie doit les accueillir et l'Europe doit assumer ses responsabilités humanitaires. Enfin, troisième direction il faut agir sur le plan diplomatique.

Je considère que dans la lutte contre le terrorisme, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Par ailleurs, nous devons travailler inlassablement à rétablir une stabilité politique en Iraq.

Enfin, chez nous, dans l'Union européenne, nous devons mieux agir pour lutter contre le terrorisme et, par exemple, mettre enfin en place un système PNR européen qui permettra l'utilisation des données des passagers pour prévenir le terrorisme.